Monsieur le Président, ce qui est terrible dans nos sociétés modernes et, en particulier, dans notre société européenne, et plus particulièrement encore dans notre Parlement, c'est le grégarisme général, le panurgisme absolu. À part les deux derniers intervenants, tout le monde répète en boucle les mêmes choses qu'on a lues dans la presse, qu'on entend à la radio, qu'on entend à la télévision.

Ouattara a gagné les élections, c'est bien possible, mais, en tout cas, ce n'est pas évident!

Une neutralisation des armes lourdes, c'est un bombardement. Et moi, j'ai vu les effets des bombardements. Moi qui suis officier de réserve, je puis vous dire qu'un bombardement, ça consiste à tuer des gens, des gens qui grillent, des gens qui éclatent! Autrement dit, c'est une action militaire en faveur d'un camp et au détriment de l'autre! C'est peut être justifié, mais ici, entre parlementaires, entre responsables politiques, nous devrions avoir le courage de dire la vérité. On nous dit aussi que ces armes allaient terroriser la population civile. Mais enfin, dans une guerre civile, il y a des civils qui sont armés, surtout quand un camp dispose de kalachnikovs et de la moitié des effectifs militaires du pays avec lui. Alors, je crois qu'il faudrait en finir avec cette hypocrisie. Nous sommes intervenus brutalement en faveur d'un camp contre l'autre.

Je terminerai tout simplement en disant que je ne vois pas en quoi M.

Gbagbo serait toujours responsable des exactions commises par les siennes!